En Camboya el presidente Hun Sen, un antiguo comandante jemer rojo, genocida, y el presidente del Partido Popular de Camboya. ¿Dónde se incardina el Partido Popular de Camboya?

Se incardina en la Internacional Demócrata de Centro. ¿Y quién está en la Internacional Demócrata de Centro?

Por coherencia, por decencia, por ética y por estética, lo primero que debería hacer el Partido Popular Europeo es pedir la expulsión de ese indecente partido con ese indecente presidente que es Hun Sen. Y algo que también nos corresponde a nosotros no se trata de suspender la ayuda económica a las elecciones fraudulentas, que ya es suficiente, para decir que son inaceptables. Lo que hay que hacer es suspender toda ayuda a Camboya que no pase por las organizaciones internacionales creíbles.